Voorzitter, ik pak er toch nog even het Verdrag van Lissabon bij, en wel artikel

Het probleem in het debat dat we vandaag gehad hebben over toegang tot documenten, is eigenlijk dat én de Raad én de Commissie niet zozeer als uitgangspunt hebben alles is open, tenzij er redenen zijn om het niet open te hebben. Zij gaan daarentegen uit van alles is dicht, en wellicht maken we het open. Het percentage dat de Raadsvoorzitter vandaag aangaf, namelijk dat 75 van de documenten van de Raad uiteindelijk geopend zijn, is een mooi percentage maar dat is een aanvliegroute van de verkeerde kant. Het zou een heel andere politiek zijn als we beginnen met openbaarheid is de basis. Als de Commissie dan het Verdrag van Lissabon zo respecteert en ook mogelijkheden ziet tot verbetering, waarom moesten we dan vijftien maanden wachten op voorstellen? U zegt dat de definitie van documenten niet wordt bijgesteld, maar ik dacht niet dat we hier gingen onderhandelen. Maar volgens mij heeft dit Parlement daar zo zijn twijfels over.

Er bestaat en dat staat ook in de werkdocumenten van mijn collega Hautala een onderzoek naar de fouten in het Europees aanhoudingsbevel, maar de Raad maakt dit niet openbaar.